Hvala za besedo. S tem, ko se zaradi mulja zmanjšuje volumen jezera, nastaja gospodarska škoda. Tako v okviru pridobivanja električne energije kakor tudi zaradi izpada prihodkov iz naslova turistične dejavnosti. Kot ste že prej dejali, leta dva tisoč šestnajst je bil pripravljen program ukrepov upravljanja, voda in pa načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave, za obdobje dva tisoč šestnajst-dva tisoč enaindvajset, ki pokriva področje Drave. Zato me zanima, kako je z zamuljenostjo v drugih akumulacijskih jezerih na reki Dravi, kako pogosto se opravljajo meritve in koliko sanacij je že bilo izvedenih. Posebej me tudi zanima Ormoško jezero, za Ormoško jezero, ki je tudi akumulacijsko. Posebej v je v programu izpostavljen ukrep preučitev problematike sedimenta z vidika doseganja dobrega stanja voda. Kako poteka ta preučitev, kako je bilo doslej, kaj je bilo doslej zbranega, pregledanega, morda kakšen vmesni zaključek, ki ste ga pač sami sklenili. Ena od posledic zamuljenosti reke se pozna tudi na ribah. Populacija nekaterih avtohtonih vrst naj bi bila kar za osemdeset procentov manjša kot v preteklosti. Vprašanje, kakšno je stanje na vrstah, ki niso gospodarsko zanimive, ali razpolagate s podatki o biotski raznovrstnosti na populaciji rib v v Ptujskem jezeru. Hvala.